Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente vient de le dire, c'est au nom de la haute représentante, Lady Ashton, que je m'exprime devant votre Assemblée sur la Journée mondiale, européenne contre la peine de mort. Comme vous le savez, l'application de la peine de mort dans le monde présente une image encore contrastée. D'une part, la grande majorité des États est aujourd'hui abolitionniste, en droit ou en pratique, et il est encourageant de voir que ce nombre d'États ne cesse de croître. En effet, nous constatons une tendance très marquée vers l'abolition et la restriction de l'utilisation de la peine capitale dans la plupart des pays.

Qui plus est, nous savons tous que, là où la peine capitale reste en vigueur, il existe de sérieux problèmes en ce qui concerne le respect des normes et standards internationaux, notamment dans la limitation de la peine de mort aux crimes les plus graves, l'exclusion des délinquants mineurs de son champ d'application ou les garanties d'un procès équitable. La conclusion est claire en la matière, il n'y a pas de place pour la complaisance. C'est pourquoi nous devons utiliser tous les moyens disponibles, la voie diplomatique et la sensibilisation du public, dans la réalisation de notre objectif et c'est pourquoi la haute représentante a fait de l'action de l'Union européenne pour l'abolition de la peine de mort une priorité

Le futur service européen pour l'action extérieure sera bien sûr en mesure de s'appuyer sur le fait que l'Union européenne est déjà aujourd'hui le premier acteur institutionnel soutenant la lutte contre la peine de mort, mais le service représentera et constituera également l'occasion de mieux réaliser notre potentiel. Il renforcera notre capacité notamment à ne parler que d'une seule voix, ce qui nous donnera l'occasion de mieux mobiliser et d'interconnecter tous les instruments disponibles au niveau européen dans la lutte contre la peine de mort. Par ailleurs, l'Union européenne continue également de mieux unir ses forces avec d'autres organisations internationales et organismes multilatéraux actifs dans la promotion de l'abolition de la peine de mort. La résolution appelant à un moratoire sur le recours à la peine de mort prévue par la soixante cinquième Assemblée générale des Nations unies cet automne devrait refléter les progrès vers une abolition universelle. Il s'agit de conforter, d'amplifier la tendance vers l'abolition constatée dans toutes les régions du monde. La coopération étroite entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe est un autre atout dans notre combat contre la peine de mort. À cet égard, et très concrètement, nous allons par exemple joindre nos efforts pour encourager la Biélorussie à abolir la peine de mort, notamment par l'organisation d'événements conjoints à Minsk lors de cette journée mondiale. Mesdames, Messieurs, puisque nous croyons fondamentalement que l'abolition de la peine de mort est essentielle pour protéger la dignité humaine et respecter les droits de l'homme, nous nous opposons à l'utilisation de la peine capitale dans tous les cas et dans toutes les circonstances et ne cesserons d'appeler à son abolition

L'abolition universelle est et restera l'un des objectifs prioritaires de notre action extérieure sur les droits de l'homme et je réaffirme donc ici au nom de Lady Ashton notre détermination pour que l'Union européenne demeure en première ligne dans le combat pour l'abolition universelle de la peine capitale